Az Európai Unió kohéziós és regionális politikája nem csupán a gazdasági versenyképesség fokozása miatt bír rendkívüli fontossággal, hanem az európai egység eszméjének érvényesülése érdekében is feltétlenül szükséges. Azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk, hogy egy valóban egységes Európa közép és hosszú távon csak kiegyensúlyozott gazdasági fejlettségi szint mellett építhető fel. Az EU 2020 stratégia hatékony életbe ültetéséhez és céljai megvalósulásához éppen ezért elengedhetetlen, hogy a különböző fejlettségi szintű régiók egyaránt nyertesei legyenek a folyamatnak. Ezért kulcsfontosságú a gazdaságilag fejletlenebb régiók számára a kohéziós politikára szánt források jelenlegi szinten tartása.